lögum um embætti sérstaks saksóknara númer hundrað þrjátíu og fimm tvö þúsund og átta í frumvarpinu er lagt til að auk þeirra verkefna sem embætti sérstaks saksóknara fer með í dag verði embættinu falin rannsókn þeirra mála sem í dag eru rannsökuð hjá efnahagsbrotadeild ríkissaksóknara með þessu er stigið fyrsta skrefið til að sameina undir einum hatti rannsókn og saksókn svonefndra efnahagsbrota efnahagsbrotadeild ríkissaksóknara annast í dag rannsókn og saksókn vegna alvarlegra afbrota á sviði fjármála og viðskipta hafa brot þessi verið nefnd einu nafni skatta og efnahagsbrot en til þeirra teljast meðal annars alvarleg auðgunarbrot brot sem lúta að löggjöf hins opinbera brota er varða gjaldeyrismál verðlag og samkeppnismál verðbréfaviðskipti umhverfisbrot stjórn fiskveiða og önnur best sem eðli máls samkvæmt teljast til efnahagsbrota hjá embætti sérstaks saksóknara sem sett var á fót í kjölfar hins svonefnda bankahruns fer einnig fram rannsókn og saksókn viðamikilla efnahagsbrota en sú starfsemi er takmörkuð við refsiverða háttsemi sem tengst hefur starfsemi fjármálafyrirtækja mikil samlegð er með þeirri starfsemi sem fram fram hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra og embætti sérstaks saksóknara og hjá báðum embættum hefur byggst upp mikil sérþekking og sérhæfing á þessu þykir því einboðið að leggja saman starfskrafta þessa tveggja rannsóknareininga eina sterka rannsóknareininga í stað þess að dreifa kröftunum á tveimur stöðum rannsókn og saksókn skatta og efnahagsbrota fer þó ekki eingöngu fram hjá þessum tveimur embættum þeim er einnig sinnt hjá öðrum stofnunum eins og lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu skattrannsóknarstjóra tollstjóra fjármálaeftirlitinu samkeppniseftirlitinu og ríkissaksóknara hefur komið fram gagnrýni á þessa skipan mála sem þykir flókið ógegnsæ og óhagkvæm auk þess sem hætta þykir á tvíverknaði og jafnvel sakarspjöllum fyrir grunaða auk þess sem almannahagsmunum er stefnt í hættu oft á tíðum fer fram hjá einni af þessum stofnunum rannsókn á afmörkuðum þáttum í háttsemi lögaðila og einstaklinga sem er í raun hluti af mun víðtækari brotastarfsemi nauðsynlegt er að skoðað verði hvernig rannsókn og saksókn þessa málaflokks er almennt háttað og fá þannig heildarsýn yfir málaflokkinn er því í frumvarpi þessu lagt til að sett verði á fót nefnd sérfróðra manna til að endurskoða skipulag og tilhögun rannsókna og saksóknar í efnahagsbrotamálum og gera tillögur að heildarskipulagi slíkra rannsókna innan einnar stofnunar í þeim tilgangi að gera þær skilvirkari markvissari og tryggja þar besta nýtingu fjármuna sem ætlaðar eru í þessu skyni verði slík nefnd sett á fót í samráði við viðkomandi ráðuneyti en mismunandi ráðuneyti fara með málefni þeirra stofnunum sem standa að rannsókn efnahagsbrotamála embætti sérstaks saksóknara var upphaflega ákvarðaður tiltekinn starfstími og tek ég eða að eftir fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu gæti ráðherra tekið þá ákvörðun að leggja embættið niður og fela verkefni þess viðkomandi lögregluembætti eða ákæranda eftir almennum ákvæðum lögreglumála og laga um meðferð sakamála vegna þeirra breytinga sem hér eru lagðar til að færa embættinu enn frekari verkefni sem og þess að skoða hvernig efnahagsrannsóknum verði best fyrir komið í framtíðinni þykir rétt að leggja til að starfstími embættisins verði framlengdur til fyrsta janúar árið tvö þúsund og þrettán í frumvarpinu er gert ráð fyrir að embættismönnum og öðrum starfsmönnum efnahagsbrotadeildar verði boðið starf hjá embætti sérstaks saksóknara þeim sem ekki þiggja slíkt starf skuli boðið annað starf innan lögreglunnar ég legg áherslu á að þær breytingar sem hér er verið að leggja til bæði til skamms tíma og lengra inn í framtíðina eru sprottnar af hugmyndum úr þessum embættum sjálfum það er víðtækur vilji innan kerfisins almennt til að ráðast í þessar breytingar bæði hvað varðar sameiningu þessara tveggja sem þetta frumvarp byggir á en einnig er vilji til að samhæfa rannsóknirnar inn í framtíðina í svipuðum dýr og norðmenn hafa gert hjá sér undir regnhlíf sem kallast økokrim en það er verkefni sem við munum vinna að á komandi mánuðum en eins og getið er um í þeim orðum sem ég hef haft um þetta þá byggir það á víðtæki samráði innan stjórnsýslunnar og á milli þeirra ráðuneyta sem hlut eiga að máli ég hef gert grein fyrir helstu atriðum frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til allsherjarnefndar